Madame la Présidente, heureusement qu'il y a le Parlement européen. Nous pouvons être fiers de notre vote qui redonne de l'élan à la démocratie européenne, violentée il faut bien le dire, de bout en bout sur ce dossier des perturbateurs endocriniens. La Commission doit à présent revoir sa copie, tant elle nous a donné l'impression d'être tenue pendant huit ans par les lobbies auxquels elle n'a jamais cessé de se soumettre, au risque d'être tenue responsable, demain, d'un des plus grands scandales sanitaires en Europe.